Je veux donc remercier cette Assemblée pour cela et remercier aussi mes collègues qui m'ont permis de faire ce rapport et notamment M.